Herr Präsident! Ich möchte jetzt noch einmal zwei Punkte besonders hervorheben Die gegenwärtige wirtschaftliche und haushaltspolitische Lage in der EU wird hier in den Vordergrund gestellt. Was daraus folgt, sind natürlich die Zielsetzungen von Einsparungen. Ich möchte aber ganz besonders anmahnen, dass die Einsparungen keinesfalls die Qualität der Arbeit des EP gefährden dürfen. Manche von uns wollen ja bei den Dolmetschdiensten zum großen Teil sparen. Unsere Bürger haben aber auf der anderen Seite sehr wohl das Recht zu wissen, was wir hier arbeiten, sie wollen unsere Arbeit hier mitverfolgen, und das soll ihnen doch bitte in ihrer Muttersprache ermöglicht werden. Und all jenen, die meinen, das Parlament würde zu viel kosten, rufe auch ich in Erinnerung, dass das EP geringere Gesamtkosten pro Einwohner zu verbuchen hat als vergleichbare Parlamente unserer Mitgliedstaaten.